Ja, hvala. Pa bom začel kar na koncu. SMC si bodo prizadevali, da bo v tem mandatu uresničena odločba Ustavnega sodišča, torej, spoštovani predsednik vlade, spoštovani minister za izobraževanje - ne v enem letu, ne v tem letu, ampak v tem mandatu boste poskušali rešiti tisto, kar mi imenujemo neustavno stanje. Toliko o resnih namenih in intencah te vlade o reševanju zadevne tematike. Dejstvo pa je - ki je očitno nek modus operandi te vlade - predsednik vlade dobi napisan govor, pošlje vodjem poslanskim skupinam, in oni potem malo preoblikujejo in izhajajo iz istih stališč. Ampak, problem je, če ima ta govor nekaj napak oziroma, si bom drznil reči, laži. Prvo, Danes je bilo kra nekajkrat rečeno o tem, da kako obstajata dve isti odločbi Ustavnega sodišča, in če predsednik vlade nima pojma o pravnih zadevah, bi vsaj tisti, ki ste pravniki in ste izvajali stališča poslanskih skupin, si vzeli pet minut časa in obe odločbi prebrali, morda samo v izreku, kaj šele celo, pa bi videli, da je to govoričenje o dveh popolnoma istih odločbah popolna laž. Poglejte, odločba iz leta dva tisoč ena. Ustavno sodišče je odločilo, da četrti odstavek dvainsedemdesetega člena ZOFI-ja ni v neskladju z Ustavo, in kaj so pobudniki govorili? Zelo malo oziroma skoraj nič oziroma neposredno o financiranju zasebnih osnovnih šol. Intenca te odločbe Ustavnega sodišča je šla v dve smeri. Vprašanje konfesionalne dejavnosti v vrtcih in šolah s koncesijo in obsegu, kot izhaja iz iz te odločbe in pa financiranje zasebnih šol v celoti. In Ustavno sodišče je reklo glede konfesionalnosti tako, kot je, in je reklo je, ja, da se pač zasebne šole od vrtcev pa horizontalno ne smejo financirati stoprocentno oziroma da je Državni zbor tisti, ki naj to opredeli. In potem druga odločba Ustavnega sodišča, ki je pogoj bila za to, da smo se odločili za Ustavno obtožbo, ki ne govori o dvainsedemdesetem členu, torej o avtonomiji šolskega prostora, ampak govori o šestinosemdesetem členu, in to v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe, kar je prva ključna debata in pa drugo - osnovnošolskega izobraževanja, in to je v neskladju z ustavo. In zakaj sta ključna pojma javnoveljavni programi in pa osnovne šole? Sedeminpetdeseti člen Ustave Republike Slovenije, drugi odstavek. Osnovne šole so obvezne in tu je ustavno sodišče odločilo, da je potrebno urediti zadevo tako, kot je pač odločilo, ampak predsednik vlade dobi napačno napisan govor in potem ga koalicijske poslanske skupine v neki mantri ponavljajo. Druga matra, ki ne zdrži, je to, da boste rešili to neustavno stanje še letos in bo začelo letos veljati. Naj bi do prvega septembra bila zadeva rešena. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri, spoštovani poslanci, kdaj je potekal vpis v osnovne šole? Konec marca, začetek aprila ali prvega septembra? Skratka, ker ste se nekako po tihem na podlagi te ustavne obtožbe odločili, da boste do prvega septembra dali ZOFI v normativni plan, do prvega septembra boste to rešili, boste po mojem prepričanju zavestno vsaj do prvega septembra leta dva tisoč dvajset ponovno kršili to, kar je bilo zapisano v izreku odločbe ustavnega sodišča. Zavestno, spoštovani predsednik vlade, to vam povem sedaj, če vam vaši pravniki niso povedali, boste nadaljevali z neustavnim stanjem. Toliko o pravnem in ustavnem ravnanju te vlade. Spoštovani predsednik vlade, to, da si vi dovolite: češ, ena odločitev je bila devet nič, druga pa samo pet štiri, in potem dajete pod vprašaj, če je ta odločitev pet štiri sploh sprejemljiva. Marsikdaj imamo glasovanje v Državnem zboru, oseminosemdeset za, nihče proti. Torej po tem vašem so te odločitve super, kadar pa pride do glasovanja, na primer triinštirideset proti enainštirideset, pa bi morali dvomiti v odločitve zakonodajalca, nas poslancev, pri odločanju o posameznih sklepih, posameznih imenovanjih, o posameznih amandmajih ali celo o posameznih zakonih. Sam osebno mislim, da je ta besedna zveza, ki ste jo izrekli: ja, pet štiri pa tako malo, ne, ni čisto resno, v bistvu bolj spominja na vašo vlogo v preteklem življenju kot pa resna vloga predsednika vlade. To glede redkosti ustavnih obtožb, če ne damo, delamo probleme, če damo ustavne obtožbe, delamo probleme in za vse v tem Državnem zboru in tudi v Sloveniji je kriva SDS. Kot je rekel kolega Zorčič, tudi če vlada ne sprejme svojega zakona, ki ste ga imeli v Državnem zboru, je kriva SDS. Nepoznavanje pravne materije in nepoznavanje matematike, osnovne računske funkcije seštevanje - do šestinštirideset treba priti ali marsikdaj je dovolj tudi večina dva je več kot ena, da vam bo lažje to šlo v glavo, da si boste lahko z eno roko pomagali, ne pa s štetjem do številke devetdeset. Sedaj pa, podpredsednik, dovolite, da se kot predlagatelj osredotočim še na nekaj stališč poslanskih skupin. Stališču Poslanske skupine Levice je brezpredmetno razpravljati. Njim je važna ideologija, ne pa ustavno reševanje neustavnega stanja, ampak od anarhistov kaj drugega tudi ni moč pričakovati. To, da nekateri problematizirajo in s tudi ustavne obtožbe, pač to njihov problem in ne naš problem. Spoštovana Maša Kociper, rekli ste, gre za siromašenje mreže javnih šol. Pa še enkrat, tako podobno, kot sem pri že pri zakonu, vas sprašujem, kako lahko en odstotek siromaši ostalih devetindevetdeset odstotkov, to je možno samo v neki fikciji ljudi, ki nimajo drugih argumentov, zakaj spoštovati odločbo Ustavnega sodišča. Gospod Jurša je rekel, dvanajst neizvršljivih odločb - ja, spoštovani gospod Jurša, vse so problem, saj veste, vi bi morali verjetno vse poznati, ker ste bili v vseh vladah od leta koliko osemindevetdeset ali dva tisoč naprej. Zato predlagam, da vi prevzamete pobudo, z vsem resnim spoštovanjem, da rečete predsedniku vlade, spoštovani gospod Marjan Šarec, vzemite tisto torbo, ki vam jo dala bivša predsednica Ustavnega sodišča, vrzite ne na koalicijsko usklajevanje vse odločbe Ustavnega sodišča in jih rešite. Pa da ne bo pomote, med temi dvanajstimi sta vsaj dve, ki sta resnično težko izvršljivi. Med temi dvanajstimi jih je pet, po mojem mnenju, ki jih lahko zakonodajalec, torej mi, rešimo na takšen ali drugačen način. Samo poglejte zadnjo odločbo glede volilnih okrajev, kjer Ustavno sodišče ni natančno reklo, kako moramo rešiti, reklo pa je, da moramo poiskati rešitve. In med temi dvanajstimi so vsaj štiri, ki so kršene, kljub temu da, prvič, je Ustavno sodišče točno reklo, kaj moramo narediti, in drugič, do kdaj to narediti. Spoštovani predsednik vlade, jaz pričakujem, da kljub temu da izhajate iz neke arogance, podstati moči, hočeš, imamo večino, nič nam ne morete, da se resno spoprimete s tem, morda tudi pokažete več spoštovanja do pravnih norm v državi, kot jih je izkazal vas vaš predhodnik, ki se je imel za ustavnega pravnika, pa se je požvižgal na ustavno pravo. Morda pa ste vi, ker sva približno ista generacija, tisti model politika, ki se bo lahko za razliko od koga drugega pohvalil, da mlada generacija pa spoštuje odločitve Ustavnega sodišča. Naslednja stvar, ki je bila danes zelo večkrat povedana - ja, imamo vrhunske javne šole in imamo tiste štiri nebodigatreba zasebne šole, ki izvajajo javne veljavne programe, in potem se rušijo. Spoštovani predsednik vlade, če boste dali befel, kako mora biti v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja urejena ta problematika glede uresničevanja odločbe Ustavnega sodišča, imejte pred sabo eno misel: da, prvič, otroci ne smejo biti talci politike, in pa, drugič, da je treba v Sloveniji začeti razmišljati o tem, ali imamo dobre ali imamo slabe šole, in ne o tem, ali imamo javne ali zasebne šole. Moram reči, no, da od vseh stališč poslanskih skupin - pa to je moje osebno mnenje - moram reči, da nekako najbolj vsebinsko se je približalo odgovoru na ustavno obtožbo, je bilo ravno stališče Poslanske skupine LMŠ in kolega Braneta, ki sicer je zašel na to, kako v tujini rešujejo in kako imajo rešen institut ustavne obtožbe. In sem presenečen, da je kar naenkrat je LMŠ-ju Amerika svetel vzor reševanja ustavnih obtožb, medtem ko z drugimi dejanji silite veliko bolj na vzhod. Ampak, ja, pričakovano, z aroganco moči ste rekli, financiranje je ustrezno. Spoštovani kolegi, še enkrat, preberite si odločbo s četrtega dvanajstega dva tisoč trinajst, kjer je z d o Ustavno sodišče zapisalo, da financiranje ni v redu. In kolega iz LMŠ je rekel: "SDS je imela možnost spremeniti zakon, ampak mi tega nismo naredili do takrat, dokler ni Ustavno sodišče reklo, da je nekaj narobe." Še enkrat: Ni ključna danes tema o tem, o katerem zakonu govorimo, ampak je ključna materija o tem, ali imamo neustavno stanje, ali imamo ustavno stanje. In odločba Ustavnega sodišča pravi, da imamo neustavno stanje, in po vašem to ni problem, po našem pa je to velik problem. Kolega Han je nekako tako rekel: "Mi bomo kršili Ustavo, če boste dali pa ustavno obtožbo ali pa kak drug instrument proti predsedniku vlade ali pa kakšnemu ministru, pa vas bomo še naprej ozmerjali z nekimi netilci ustvarjanju ustvarjanja strahu." Skratka, mi lahko počnemo karkoli, če vi na to opozorite, ste vi del problema in ne mi, ki kršimo v tem primeru ustavni red. Kolega Han je rekel: "Izmed dvanajstih odločb ste izbrali le tisto, ki ustreza vaši agendi." Še enkrat, zakaj smo ravno na tej odločbi osnovali ustavno obtožbo; ker to je edina odločba, o kateri se je govorilo v času parlamentarnih volitev in v času od parlamentarnih volitev. Ampak glejte, s to odločbo imate probleme, medtem pa k z drugo odločbo, ki je iz tega mandata glede tako imenovanih izbrisanih, pa ste junija rekli medresorska skupina, novembra ste rekli ministrom to, to pa, to je treba narediti, da bomo zadevo rešili v predvidenem časovnem obdobju. Zato, spoštovani predsednik vlade, vas obtožujemo oziroma predlagamo, da Ustavno sodišče odloči, da zavestno kršite oziroma ignorirate odločbe Ustavnega sodišča, kajti medtem ko ste pri eni drugi odločbi Ustavnega sodišča nemudoma pozvali prvič ministre, da naredijo in drugič poslance, da izglasujejo zakon v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, tega v tem primeru niste naredili. Skratka, ko vam je šla ena odločba Ustavnega sodišča v prid oziroma v prič vašim novim volivcem, ste se odločili za hitro reakcijo, ko vam pa ena odločba Ustavnega sodišča ne pomeni nič, ker gre le za neke otroke, njihove starše v zasebnih osnovnih šolah, še enkrat, kjer se izvajajo javno veljavni programi, pa niste storili nič. Gospod Han je rekel: "Ja, mi se bomo zavzemali, da se bo zadeva rešila." Niste rekel tudi kolega Zorčič, ampak vemo, kako se je izšel poskus zelo podobnih poslanskih skupin, LMŠ tukaj izvzet, v prejšnjem mandatu. Jasna odločba Ustavnega sodišča, potem pa pride licitiranje poslanskih skupin koalicije, kdo da več in kdo da manj, in danes slišimo, da je za to nesposobnost uskladitve za odločbo Ustavnega sodišča kriv SDS, ker nekdo s koalicije nima pojma o pravni materiji in drugič ne zna seštevati. Kolega Zorčič je rekel: "Kako pa naj bi predsednik vlade prekinil neustavno stanje?" Še enkrat kolega Zorčič, kot pravnik, pa ne bom prebral tista dva sms-a, ki sem jih dobil od pravnikov, ravno to bi moral narediti, kar ste naredili na primeru izbrisanih. Ali bi napisali mnenje vlade, kjer bi napisali: "Sprejmimo zakon SDS, potem pa sistemsko rešujmo osnovni zakon." Ali pa drugi način hitro rešiti s svojim zakonom, ki se že toliko časa paca, in verjemite, spoštovani predsednik vlade, stavim kosilo, če ga sprejmete, da rešitev, prvič, ali ne bo sprejeta v doglednem času ali pa bo, drugič, zopet v neskladju z ustavo, kar so določeni bivši predsedniki Ustavnega sodišča že namignili, da se bo iskalo bližnjice, ki bodo odstopale od odločbe Ustavnega sodišča. Skratka, da zaključim v tem uvodu, prosim vse razpravljavce, ki imate napisane listke z razpravami, da ne govorite, da sta odločbi iz leta dva tisoč ena in dva tisoč štirinajst isti, ker niso. In če bom to še dvakrat slišal, bom proceduralno predlagal, da se razpravljavcem obe odločbi dasta na klop pa petinštirideset minut pavze, da si tudi nepravniki pogledajo vsaj prvo stran teh odločb, da niso iste. In pa drugo, da zaključim, spoštovani, odločba Ustavnega sodišča na tem področju ni uresničena in za to ste krivi vi, predsednik vlade, ali zaradi zavestnega ustvarjanja pravne praznine ali pa zaradi česarkoli drugega, ampak vi ste predsednik Vlade in nihče drug. Hvala.